Overigens, ook in het Europees Parlement heeft de meerderheid het migratiepact van de plenaire agenda geweerd. Dat u allemaal dit pact uit de aandacht wil houden, is absoluut niet normaal en is absoluut onaanvaardbaar.

Wat de bevolking denkt over dat migratiepact, is inmiddels bekend. Het Vlaams Belang, mijn partij, die zich daartegen verzette, kwam hier in het Europees Parlement terug met drie keer zoveel zetels als voorheen. Uw migratiepact ligt in dezelfde globalistische lijn verbaal de zogenaamde terugkeer van vreemdelingen omarmen, maar in de praktijk goochelen met het begrip solidariteit totdat de doorstroming van migranten richting onze lidstaten een heuse distributie van migranten wordt met een dwang op de lidstaten om desnoods tegen hun wil uw migranten op te nemen op basis van een asielconcept dat compleet achterhaald is en misbruikt wordt. Ik roep hier de Raad dan ook op om het verzet tegen dit migratiepact van de Europese Unie meteen op de agenda te plaatsen.

De bevolking van de EU wil niet meer maar minder immigratie, niet meer maar minder open grenzen.